Madame la Présidente, nous sommes aujourd'hui dans un débat sur un site internet hollandais qui incite ouvertement à la haine, à la xénophobie vis à vis des travailleurs est européens.

Avez vous perdu votre emploi à cause d'un Polonais, d'un Bulgare, d'un Roumain ou autre?

Cela laisse sans voix, c'est de l'incitation à la haine raciale.

L'auteur est un parti d'extrême droite cela serait grave en soi mais il est effectivement, comme cela a déjà été dit, membre de la coalition parlementaire, qui soutient l'actuel gouvernement néerlandais, lequel se refuse à condamner. La présidence danoise et la Commission viennent de condamner cette initiative, mais vous continuez à renvoyer aux États membres et à leurs tribunaux. Je croyais que la Commission était gardienne des traités, que la libre circulation et la non discrimination faisaient partie des valeurs de l'Union européenne. Je constate que certaines valeurs sont plus importantes que d'autres et qu'en matière économique, quand il s'agit de libre circulation des marchandises ou des capitaux, des entraves à la concurrence, la Commission est plus prompte à condamner. Comment voulez vous que les citoyens ne s'interrogent pas sur les vraies valeurs de l'Union européenne?

Des pratiques analogues se développent dans de nombreux États membres. En Pologne, deux sites d'extrême droite désignent comme ennemis de la race, pêle mêle, les militants de gauche, les homosexuels et les étrangers.

Au Luxembourg, une loi vient d'être votée restreignant l'accès aux allocations familiales pour les résidents étrangers.

Tout cela est insupportable. Cela rappelle de tristes souvenirs et pas seulement en Europe de l'Est.